Vážená pani predsedajúca, iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých opäť raz potvrdzuje, že nič nie je trvácnejšie ako dočasné vládne opatrenie. Presne ako dočasný euroval či dočasný výkup dlhopisov, aj táto iniciatíva mala byť len dočasná. No ako vidieť, je úplná ilúzia si myslieť, že európski byrokrati sa vzdajú prerozdeľovania peňazí. Nezamestnanosť mladých je bezpochyby vo viacerých členských krajinách veľký problém, avšak tento problém si musia riešiť členské krajiny. Je to klasická agenda spadajúca do ich kompetencií. Tu nepotrebujeme európsku koordináciu, práve naopak. Potrebujeme súťaž najlepších konceptov. Navyše problém nezamestnanosti mladých nevyriešime dotáciami. Skutočné a poctivé riešenie je odstraňovanie bariér v podnikaní, zníženie zaťaženia práce a menej byrokracie. Ďalšími miliardovými dotáciami len znižujeme tlak na členské krajiny, aby sa pustili do odvážnych reforiem, a existujúci stav v konečnom dôsledku konzervujeme.